Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, permettez moi de vous féliciter pour ce travail de qualité, ce document qui constitue une bonne base de travail, comme on dirait dans le langage diplomatique, et qui contient les concepts et les mots clés nécessaires à l'Union européenne pour avancer, en particulier ce mot clé et concept qui me tient à cœur d'autonomie stratégique j'ai d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi certains collègues qui se présentent comme de grands Européens

D'un côté, évidemment, il y a les États membres et leur volonté politique d'aller de l'avant c'est un fait incontournable dans une politique qui reste largement intergouvernementale.

Il va falloir quand même avancer et être beaucoup plus efficaces et pragmatiques.

Il a fallu trois ans pour surmonter des lourdeurs juridiques au sein de la Commission européenne. Ce n'est pas acceptable pour un programme qui constitue une vraie plus value dans le monde d'aujourd'hui.

Nous ferons tout pour maintenir une enveloppe décente et efficace, mais nous prenons aussi beaucoup de retard sur des choses qui paraissent évidentes si l'on veut acquérir cette autonomie stratégique.

Il faut absolument toiletter ces papiers et surtout, les mettre en œuvre parce que, finalement, reconnaître qu'il va falloir les corriger, c'est reconnaître aussi que, jusqu'à présent, ils n'ont pas été mis en œuvre.